hæstvirtur forseti ég vil gjarnan ræða þessa atkvæðagreiðslu ég vildi líka nota tækifærið til að koma því á framfæri að við þingmenn sjálfstæðisflokksins og stjórnarandstöðunnar víkjum okkur ekki undan því að eiga orðastað við háttvirtir þingmenn stjórnarflokkanna eða hæstvirtur ráðherra við umræðu um icesave og væri gott til dæmis eins og bent hefur verið á ef hæstvirtur samgönguráðherra tæki þátt í þeirri umræðu hann hefur ekki gert það hann hefur ekki sést í þeirri umræðu við vitum ekkert um skoðanir hans á þeim málum hvaða rök hefur hann fyrir sínu máli í sambandi við icesave og ég verð að segja það í tilefni af orðum hæstvirts samgönguráðherra að það lítur út fyrir að fyrstu átján mánuðina sem hann var samgönguráðherra hafi hann verið með höfuðið grafið í einhverri holu upp á vaðlaheiði í staðinn fyrir að taka þátt í stjórnarstörfum hvar liggja tillögur hans um viðbrögð við yfirvofandi bankakreppu sem hann ætlar að kenna sjálfstæðisflokknum einum um var samfylkingin ekki í ríkisstjórn var hæstvirtur samgönguráðherra ekki í ríkisstjórn þá var hann algerlega sofandi